Wir haben zwar den Friedensnobelpreis entgegengenommen, aber wir tun nichts für die Menschen, die an den Frieden und an Schutz in Europa glauben.

Die Logik der Abschottung und des Grenzendichtmachens der letzten Jahre hat dazu geführt, dass Migrantinnen und Migranten immer weitere und gefährlichere Wege auf sich nehmen mussten. Mit dieser Politik bereiten wir Schleusern erst ihre Geschäftsgrundlage. Es muss sich etwas ändern!

Die Seenotrettung muss besser koordiniert werden. Dass dies mit Eurosur geschehen würde, ist aber nichts weiter als ein frommer Wunsch. Eurosur verstärkt genau die fatale Logik der Abschottung. Die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen ihre unsägliche Blockade gegen gemeinsame Seenotrettungsregeln endlich einstellen. Und wenn Frontex jetzt Flüchtlinge retten soll, dann müssen wir zuerst das Mandat von Frontex ändern, damit sie eben nicht nur für die Grenzabschottung zuständig sind. Wir brauchen endlich einen legalen Zugang zu Asyl in Europa. Wer Schutz sucht, darf nicht erst gezwungen sein, sein Leben zu riskieren. Ein humanitäres Visum ist bereits jetzt möglich. Jetzt sind also die Mitgliedstaaten gefragt, das Instrument auch endlich zu nutzen. Nur ein legaler Zugang nimmt den Flüchtlingen den Zwang zur gefährlichen Reise. Nur so können wir kriminellen Schleusern das Handwerk legen. Der Rat hat sich leider dafür entschieden, nichts zu tun und einfach die nächste Katastrophe abzuwarten. Jetzt ist die Kommission gefragt, etwas vorzulegen, aber es ist eben auch am Parlament an uns hier aufzustehen und zu sagen Es geht nicht so weiter, wir müssen etwas ändern!